Paní předsedající, v neděli 16. ledna došlo v Česku k obrovské tragédii. V domově pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech během požáru zemřelo osm lidí, dalších třicet muselo být hospitalizováno. Chci vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým a poděkovat všem, kteří s nasazením vlastního života zabránili dalším úmrtím a zraněním. Je důležité se zamyslet nad příčinou požáru. V Česku se téměř zastavila transformace sociálních služeb. Přestala být společenským i politickým tématem. Lidé se zdravotním postižením často žijí ve stavebně nevyhovujících velkokapacitních ústavech, nedostává se jim dostatečné individuální podpory a mnohdy se tak prohlubuje jejich závislost na péči. Často to souvisí s nedostatkem personálu a nedostatečným a nepředvídatelným financováním sociálních služeb. Podobná situace je i v dalších členských zemích. Není to směr, kterým by se Evropská unie měla vydávat. Právě v těchto dnech Evropský parlament chystá usnesení o strategii pro osoby se zdravotním postižením po